Jest to doświadczenie smutne i wydaje mi się, że porównywanie tego, co dzieje się w Europie z sytuacją w Północnej Korei nie jest porównaniem słusznym. My jednak mówimy o dwóch zupełnie różnych światach.

Dlatego też postulowałbym, żeby w kontaktach z Chinami a Unia ma takie kontakty permanentnie kłaść bardzo silny nacisk na potrzebę zwiększenia roli Chin w rozwiązaniu tego, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim.